Die neuen Strafzölle der USA gegen landwirtschaftliche Exporte aus den Airbus Herstellerländern sind ein übles Nachtreten gegen die EU nach dem WTO Urteil gegen Subventionen für Airbus. Unsere Bauern verlieren ihr Einkommen als Strafe für Industriesubventionen, aber auch für falsche WTO Regeln. Das ist nicht akzeptabel. Die Kommission Von der Leyen kann daraus zwei Dinge lernen Erstens Vertrauen Sie nicht auf Donald Trump. Der dankt es Ihnen nicht, wenn die EU sich Handelsfrieden durch viel Geld für Soja und Gas aus den USA erkaufen will. Wir müssen die betroffenen Agrarbetriebe in der EU unterstützen, durch Ausgleichszahlungen, aber auch durch die Förderung der Diversifizierung des Exports. Auch in China und anderswo wird französischer Wein schließlich geschätzt. Zweitens Hören Sie auf, Industriesubventionen zu verteufeln.

Nehmen Sie Geld in die Hand für nachhaltige Industriepolitik und Zukunftstechnologie und erlauben Sie das auch anderen WTO Mitgliedern.